dos aspectos fundamentales que no somos autosuficientes y que se produce, en muchos momentos, competencia desleal, con lo cual hay que garantizar la pesca en Europa y hay que evitar la competencia desleal. Quiero dirigirme al Comisario de Comercio no puede continuar considerándose la pesca como producto no sensible no debe continuar rigiéndose por las normas AMNA no puede ser un producto como la industria tiene que ser un producto sensible y tiene que regirse por las normas de la OMC y de la FAO.